sex kemur nú til annarrar umræðu á alþingi samkvæmt starfsáætlun þingsins er gert ráð fyrir því að þessi umræða fari fram á þessum degi það er því ljóst að okkur hefur tekist að halda áætlun við umfjöllun um frumvarpið og allt útlit fyrir að fjárlög ársins tvö þúsund og sex verði afgreidd frá alþingi í samræmi við starfsáætlun þingsins

með breytingartillögum og því sem tilheyrir okkur er því að takast að festa það í sessi að fjalla um frumvarpið á þennan hátt við aðra umræðu í stað þess sem tíðkaðist áður að tekjuhlutinn ásamt heimildargreinum lánsfjárlögum og öðrum þáttum málsins bíði umfjöllunar við þriðja umræða þessi breyting er tvímælalaust til bóta það eru hagsmunir allra aðila að niðurstöður fjárlaga liggi fyrir tímanlega meðal annars til þess að stofnunum og öðrum aðilum verði gert kleift að ljúka gerð rekstraráætlana tímanlega áður en fjárlagaárið rennur upp það er ekki síður mikilvægt að fjárlög liggi tímanlega fyrir út frá öllu samhengi efnahagskerfisins því þar spila fjárlög ríkisins stórt hlutverk það er mikilvægt virðulegur forseti að áfram takist að halda góðum og traustum tökum á ríkisfjármálum það hefur gengið vel undanfarin ár stjórnarflokkarnir hafa sett sér markmið í þessum efnum og vinna markvisst að því að ná þeim birtist það meðal annars í langtímaáætlun í ríkisfjármálum og það að henni verði fylgt eftir mun hafa mikla þýðingu varðandi efnahagslífið í landinu það varðar því framtíðarhagsmuni þjóðarinnar að vel takist til í þessum efnum það er ljóst

með það að markmiði að treysta efnahagslega stöðu okkar líkt og við höfum gert á undanförnum árum við höfum ýmsa möguleika á að halda áfram við að efla og byggja upp atvinnulífið og treysta innviði samfélagsins á mörgum sviðum halda uppi hagvexti og auka kaupmátt almennings en það liggur fyrir að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur aukist gríðarlega mikið á undanförnum árum og allt bendir til að svo muni verða áfram næstu árin afrakstur alls þessa getum við nýtt til að treysta velferð þjóðarinnar enn frekar og sækja fram í samfélagi þar sem þekking og færni skipta sköpum við erum á þessari braut og á henni verðum við áfram ef vel er haldið á málum auk alls þessa þurfum við að halda áfram að hlúa að þeim traustu stoðum sem menning okkar og búseta í landinu öllu hvíla á og hafa gert gegnum tíðina samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa getur fjárlaganefnd óskað eftir umsögnum annarra fastanefnda þingsins um þá þætti frumvarpsins sem varða málefnasvið þeirra fjárlaganefnd óskaði eftir álitum fastanefnda um þessa þætti einnig gerðu fastanefndir tillögur um skiptingu safnliða sem er breyting til fyrra horfs en þessi þáttur var með öðru fyrirkomulagi á síðasta ári fastanefndir þingsins skiluðu umsögnum til fjárlaganefndar og eru þær birtar sem fylgiskjöl með nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar eins og fyrir er mælt um í þingsköpum í frumvarpi til fjárlaga tvö þúsund og sex koma fram sérstakir safnliðir í einstökum málaflokkum sem viðkomandi ráðuneyti hafa til ráðstöfunar hér er um nýbreytni að ræða sem miðar að því að draga upp skýrari skil milli framkvæmdarvaldsins og fjárveitingavaldsins þar sem um er að ræða ráðstöfun fjármuna af safnliðum í frumvarpinu koma fram upplýsingar um það í sérstökum yfirlitum hvernig viðkomandi ráðuneyti hyggjast ráðstafa fjármunum innan viðkomandi safnliða þannig má fyrirfram sjá hvernig ráðuneytin hyggjast ráðstafa þessum fjármunum og er það nauðsynlegt því alþingi þarf að gera sér sem gleggsta mynd af því hvernig fjármunum verður ráðstafað á næsta fjárlagaári hins vegar er það svo að einstök ráðuneyti verða að draga upp skýrari mynd af því hvernig áformað verður að ráðstafa þessum fjármunum af safnliðum þegar kemur að fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og sjö

þar sem um nýbreytni er að ræða að þessu sinni eru þær upplýsingar sem fram koma í frumvarpinu látnar duga en við erum að þróa þessa framsetningu sem ég tel mjög til bóta fulltrúar efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins komu á fundi fjárlaganefndar til viðræðna um tekjuhlið frumvarpsins og horfur í þjóðarbúskapnum spá um þjóðhagsforsendur er óbreytt frá því sem frumvarpið byggir á eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu gerir tekjuáætlun ekki ráð fyrir að vöxtur efnahagslífsins verði eins mikill árið tvö þúsund og sex og á yfirstandandi ári þar er gert ráð fyrir að hagvöxtur á árinu tvö þúsund og sex verði um fjóra komma sex prósent og verðbólga verði um þrjú komma átta prósent kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann er talinn muni aukast um tvö komma sjö prósent spáð er að aukning einkaneyslu verði um fjóra komma þrjú prósent að atvinnuleysi muni verða eitt komma átta prósent þá er áfram gert ráð fyrir miklum viðskiptahalla á árinu tvö þúsund og sex og að hann verði um tólf komma tvö prósent af landsframleiðslu hæstvirtur forseti ég mun nú gera grein fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar þar sem ég fer yfir helstu þætti þess en vísa að öðru leyti til þingskjala þar sem fram koma átt og ítarlegt nefndarálit með skýringum störf og verklag fjárlaganefndar alþingis við vinnslu og afgreiðslu frumvarpsins hefur verið með hefðbundnum hætti nefndin hóf umfjöllun um málið tuttugasta og sjötta september síðastliðinn og átti þá viðtöl við fulltrúa sveitarfélaga sem gerðu nefndinni grein fyrir erindum sínum og ýmsum hagsmunamálum nefndin hefur haldið þrjátíu formlega fundi til umfjöllunar um frumvarpið og átt viðtöl við mjög marga aðila þá hefur nefndin átt fundi með fulltrúum ráðuneyta og einstakra stofnana auk ýmissa aðila sem hafa sent nefndinni erindi sundurliðun annars að teknu tilliti til breytingartillagna meiri hluti fjárlaganefndar er gert ráð fyrir að heildartekjur ríkissjóðs verði um þrjú hundruð þrjátíu og fjögur komma sex milljarðar sem er um sjö komma tvo milljarða hækkun frá frumvarpinu samkvæmt því verður tekjujöfnuður fjárlaga ársins tvö þúsund og sex um nítján komma sex milljarðar króna sem er fimm komma fjórum milljörðum meiri afgangur af fjárlögum en fjárlagafrumvarpið gerði ráð fyrir og er það nálægt því að vera tvö prósent af landsframleiðslu áætlað er að innheimtar afborganir af veittum lánum ríkissjóðs verði fjögur þúsund níu hundruð fimmtíu milljónir króna í stað fjögur þúsund sjö hundruð milljóna króna samkvæmt frumvarpinu eða um tvö hundruð fimmtíu milljónir króna hærri þá er gert ráð fyrir að fjármögnun ríkissjóðs breytist með þeim hætti að tekin verði skammtímalán að fjárhæð ellefu hundruð milljóna króna en í sjóðstreymi frumvarpsins er ekki gert ráð fyrir skammtímalánum á móti er nú gert ráð fyrir að ríkissjóður greiði niður löng lán að fjárhæð tólf þúsund fimm hundruð milljóna króna en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að langtímalán verði greidd niður sem nemur sex þúsund sex hundruð milljóna króna samkvæmt þessu lækka skuldir ríkissjóðs um ellefu þúsund fjögur hundruð milljóna

sundurliðun eitt í a hluta frumvarpsins eru þær að tekjur verði sjö þúsund tvö hundruð fjörutíu og átta komma tveimur milljónum króna hærri en frumvarpið gerir ráð fyrir og verði því alls þrjú hundruð þrjátíu og fjögur komma sex milljarðar í breytingartillögum er gert ráð fyrir að tekjuskattur lögaðila verði þrjú þúsund fimm hundruð milljóna króna hærri en samkvæmt frumvarpinu sem kemur til vegna endurmats á tekjuskatti lögaðila árið tvö þúsund og fimm í kjölfar álagningar ríkisskattstjóra gert er ráð fyrir að skattar á vörur og þjónustu verði fimmtán hundruð tuttugu milljónir króna hærri þar sem mest munar um að áætlaðar tekjur af vörugjaldi af innfluttum ökutækjum verði um fimmtán hundruð milljóna króna hærri reiknað er með að arðgreiðslur og leigutekjur verði tvö þúsund hundrað sjötíu milljónum króna hærri og munar þar mest um tólf hundruð áttatíu milljónir króna meiri vaxtatekjur

meirihluta fjárlaganefndar er varðar sundurliðun tveir fimmtu grein sjöttu greinar og c hluta frumvarpsins það yfirlit verður ekki tæmandi en vísað er til nefndarálits meirihlutans þar sem gerð er ítarleg grein fyrir tillögunum lagt er til að fjárheimild æðstu stjórnar ríkisins verði aukin um fjörutíu og átta og hálfa milljón króna og er það vegna alþingis umboðsmanns alþingis og ríkisendurskoðunar lagt er til að fjárheimild forsætisráðuneytis hækki um ellefu milljónir króna frá frumvarpinu og munar þar mest um tíu milljónir króna framlag til þess að stofna sérstakan rannsóknasjóð jafnréttissjóð sem ætlað er að veita fé til rannsókna markmið sjóðsins er að tryggja að hér á landi verði unnar vandaðar kynjarannsóknir sem geti stuðlað að framgangi aukins jafnréttis og jafnri stöðu kynjanna fram eru lagðar ýmsar tillögur sem hækka fjárheimild menntamálaráðuneytis samtals um sex hundruð níutíu komma tveimur milljónum króna nokkrar tillögur varða háskólastarfsemi rannsóknir og framhaldsskóla en þar er meðal annars um að ræða átján milljónir króna framlag til menntunar á sviði kvikmyndagerðar gerð er tillaga um hundrað milljónir króna fjárheimild til sérstaks átaks til að efla starfs og endurmenntun ófaglærðra einstaklinga með litla menntun jafnframt því að bæta stöðu erlends vinnuafls í íslensku samfélagi er þetta í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá fimmtándu nóv síðastliðinn til að greiða fyrir samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um áframhaldandi gildi kjarasamninga gert er ráð fyrir að símenntunarstöðvar í landinu komið að þessum verkefnum vegna endurskoðaðra áætlana lín er lagt til að framlag til sjóðsins hækki um tuttugu og sjö milljónir króna frá frumvarpinu ýmsar tillögur eru um framlög til safnamála og er gerð ítarleg grein fyrir þeim í nefndaráliti meirihlutans lögð er til sextíu og fimm milljónir króna hækkun framlags til styrkja vegna kvikmyndagerðar þá eru tillögur um framlög til lista og fræðistarfa þar sem meðal annars er um að ræða fræðasetur þekkingarsetur og háskólasetur víða um landið loks eru ýmsar tillögur um framlög til íþrótta og æskulýðsmála á ýmsum sviðum bæði er varðar rekstur og stofnkostnað tillögur eru um að fjárheimild utanríkisráðuneytis lækki um tvær milljónir króna annars vegar er um það að ræða að fjárheimild að fjárhæð fjórar milljónir króna vegna mannréttindamála færist til dómsmálaráðuneytis en hins vegar er gerð tillaga um tvær milljónir króna framlag vegna húsnæðiskostnaðar sendiráðsprests í london á sviði landbúnaðarráðuneytis er lagt til að fjárheimild hækki um alls sjötíu og sjö komma sex milljónir króna má þar helst nefna tólf milljónir króna tímabundna fjárheimild til veiðimálastofnunar vegna rannsóknarverkefnis fjörutíu og tvær milljónir króna fjárheimild til nýrrar landbúnaðarstofnunar

tillögur er um að fjárheimild sjávarútvegsráðuneytis hækki um hundrað og einn komma níu milljónir króna um er að ræða framlag vegna gagnagrunns um ástand og nýtingu fiskistofu fimmtíu milljónir króna hækkun á framlagi til hafró og fjörutíu komma níu milljónir króna fjárheimild vegna fiskistofu lagt er til að fjárheimild dóms og kirkjumálaráðuneytis verði aukin um alls sjötíu og níu komma átta milljónir króna um er að ræða fjórar milljónir króna hækkun vegna mannréttindamála og fimmtán milljónir króna fjárheimild vegna tímabundinna starfa sérstaks ríkissaksóknara þá er gerð tillaga um framlag til framkvæmda við stækkun og endurbætur fangelsa um er að ræða breytingar á fangelsum á kvíabryggju þar sem gert er ráð fyrir fjölgun fangarýma og á akureyri miðað er við að hafist verði handa við nauðsynlegar framkvæmdir á akureyri seinni hluta næsta árs og er gert ráð fyrir að fjárframlag til þess verkefnis verði endurmetið fyrir gerð fjárlaga ársins tvö þúsund og sjö samkvæmt áætlun dómsmálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að í framhaldi af þessum framkvæmdum verði ráðist í úrbætur í fangelsinu á litla hrauni og hugað að byggingu nýs fangelsis við reykjavík loks eru tillögur er varða þjóðkirkjuna og aðstöðu við kirkjur gerðar eru tillögur um að fjárheimild félagsmálaráðuneytis hækki um fjögur hundruð sjötíu og tvær milljónir króna um er að ræða nokkrar tillögur er varða málefni fatlaðra þá er lagt til að heimild atvinnuleysistryggingasjóðs til greiðslu atvinnuleysisbóta hækki um fjögur hundruð milljóna króna í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um áframhaldandi gildi kjarasamninga loks eru nokkrar tillögur er varða ýmsa starfsemi á sviði ráðuneytisins lagt er til að fjárheimild heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytis verði aukin um hundrað fimmtíu og fimm komma fjórum milljónum króna um er að ræða ýmsar tillögur sem eru tilkomnar vegna þess að fallið er frá fyrri tillögum er fram koma í frumvarpinu og varða breytingar á greiðslu uppbótar til elli og örorkulífeyrisþega til að mæta kostnaði við rekstur bifreiða þá eru einnig ýmsar tillögur er varða heilbrigðisstofnanir öldrunarstofnanir og sjúkraflutninga lagt er til að fjárheimild fjármálaráðuneytis verði lækkuð um fimmtíu milljónir króna þar er meðal annars um það að ræða að fjárheimild launa og verðlagsliðar frumvarpsins verði aukin um hundrað milljónir króna til að mæta áhrifum af samkomulagi við aðila á vinnumarkaði en hins vegar lækki fjárheimild þessa liðar um hundrað fimmtíu milljónir króna og hann verði alls sex hundruð níutíu milljónir króna í fjárlögum tillögur eru um að fjárheimild samgönguráðuneytis verði aukin um áttatíu og þrjú komma sjö milljónir króna auk nokkurra millifærslna milli fjárlagaliða meðal annars er varðar ferðamál má nefna það helst að fjárheimild vaktstöðvar siglinga er hækkuð um tíu milljónir króna auk þess eru tillögur er varða rekstur flugmálastjórnar lagt er til að fjárheimild iðnaðarráðuneytis hækki um tuttugu og fjögur komma sex milljónir króna auk millifærslna og leiðréttinga ber helst að nefna tuttugu og fimm milljónir króna viðbótar fjárheimild vegna jöfnunar kostnaðar við dreifingu raforku þar er gengið út frá því að þau mörk sem miðað hefur verið við er varðar niðurgreiðslur ríkissjóðs á raforkukostnaði til húshitunar verði hækkuð úr þrjátíu og fimm þúskwst á ári í fjörutíu þúsund kíló vattstundir á ári lagt er til að fjárheimild viðskiptaráðuneytis verði aukin um áttatíu og átta komma níu milljónir króna ár ber hæst tillögu um að fjárheimild fjármálaeftirlitsins verði aukin um hundrað og eina milljón króna vegna aukinna verkefna og fjölgunar starfsmanna að öðru leyti er um að ræða millifærslur og leiðréttingar á nokkrum fjárlagaliðum ráðuneytisins tillaga er um að fjárheimild hagstofu íslands verði aukin um fimmtán milljónir króna til að bregðast við tilmælum frá alþjóðastofnunum er varða verkefni hagstofunnar og til þess þarf að auka við starfsemina gerðar eru tillögur um að fjárheimild umhverfisráðuneytis hækki um sextíu og tvö komma sjö milljónir króna þar er meðal annars um að ræða tillögu um fjárheimild til náttúrufræðistofnunar vegna gerðar náttúrufarskorta af landinu og lagt er til að sjö náttúrustofur fái tímabundnar fjárheimildir að fjárhæð fimm komma núll milljónir króna hver vegna tiltekinna rannsóknarverkefna í því sambandi er lögð rík áhersla á það að viðkomandi rannsóknarverkefni verði unnin í samráði við náttúrufræðistofnun íslands eða aðrar stofnanir þar sem það á við einnig er sérstök áhersla lögð á það að náttúrustofurnar skili umhverfisráðuneyti skýrslum um framgang viðkomandi rannsóknarverkefna loks er lögð til fimm milljónir króna fjárheimild til veðurstofu íslands